Domnule președinte, consider că în sectorul agricol românesc există anumite decalaje cu privire la problemele structurale față de celelalte state membre. Țin să subliniez că Uniunea Europeană, prin pârghiile de ordin politic și economic pe care le deține, ar trebui să acorde mai multă atenție gestionării fondurilor atribuite pentru agricultură statelor membre care au aderat mai târziu. Vreau să îmi exprim convingerea că menținerea unui sector agricol durabil cu buget corespunzător și după 2013 ar soluționa această problemă, oferind agricultorilor o perspectivă pe termen mediu și lung și fonduri suficiente, astfel încât agricultura românească să se alinieze la standardele europene, să devină o oportunitate pentru Europa Unită.